Dos personas murieron, una de ellas en el lado español de la valla.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que las devoluciones en caliente practicadas por España en la frontera con Marruecos son ilegales, violan directivas europeas y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Es decir, más externalización de fronteras, algo criticado por organizaciones sociales y juristas. El proyecto de la extrema derecha se cristaliza, por desgracia, con la complicidad de populares, liberales y socialdemócratas, que siguen votando en esta Cámara a favor de reforzar la Europa fortaleza y en contra de los derechos humanos.